To przezacne grono, które się zebrało się w Marsylii, debatuje nad sprawami, które mają ogromne znaczenie dla dużej części mieszkańców naszego globu. Są tereny na świecie, zwłaszcza w Afryce, w których dostęp do wody jest utrudniony, w którym zgoła tego dostępu do wody nie ma. Dlatego absolutnie przychylam się do stwierdzenia, że dostęp do wody jest jednym z podstawowych praw człowieka, woda jest po prostu niezbędna do życia. Dlatego dobrze się stało, że nasz Parlament zabiera w tej sprawie konstruktywny głos, że także Komisja Europejska zabiera w tej sprawie konstruktywny głos i z tego miejsca uczestnikom VI Światowego Forum Wodnego w Marsylii chciałbym życzyć jak najbardziej owocnych obrad.